frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um opinber innkaup frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd sem er að finna á þingskjali þúsund fimmtíu og þrjú nefndin hefur fengið til sín gesti og umsagnir eins og getið er um í nefndarálitinu

en líkt og í gildandi lögum er ekki gert ráð fyrir því að sveitarfélögin undirgangist þær skyldur sem kveðið er á um í aðra þætti laganna um opinber innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum e e s nefndin ræddi um að það að fara þyrfti rólega í sakirnar enda eðlilegt að gætt sé sjálfsákvörðunarréttar sveitarfélaga fram kom á fundum nefndarinnar að við setningu gildandi laga hafi verið um það rætt að reglur um opinber innkaup undir framangreindum viðmiðunarfjárhæðum ættu einnig að gilda um sveitarfélögin ekki náðist samstaða um það á þeim tíma og var skipuð nefnd til að fjalla um málið sem hefur ekki enn lokið störfum sveitarfélögin sýsla með opinbert fé líkt og ríkið og töldu margir gesta nefndarinnar í ljósi þess ekki við það unað að sveitarfélögunum væri í sjálfsvald sett hvort þau undirgengjust þær auknu skyldur við opinber innkaup sem felast í aðra þætti laganna nefndin er sammála þessu einkum í ljósi þess að mikið hefur verið rætt um hvort sveitarfélögin muni taka við sífellt fleiri verkefnum af ríkinu nefndin leggur til breytingu á frumvarpinu í því skyni að stíga hóflegt skref í átt að því að reglur um opinber innkaup taki til sveitarfélaganna þannig verði kveðið á um það berum orðum í lögunum að sveitarfélögum sé heimilt að beita reglum annars þáttar frumvarpsins um innkaup sín geri þau það ekki beri þeim sjálfum að setja sér reglur um innkaup nefndin leggur þó til nokkurn aðlögunartíma það er til fyrsta janúar tvö þúsund og átta nefndin hvetur einnig til þess að sú nefnd sem fjármálaráðherra skipaði í febrúar tvö þúsund og tvö til að gera tillögur um gildissvið laga um opinber innkaup gagnvart sveitarfélögunum ljúki verkefni sínu og skili tillögum hið fyrsta á fundum nefndarinnar var fjallað um rammasamninga og þá hættu sem þeir geta haft í för með sér að tiltekin fyrirtæki eða bjóðendur verði útilokaðir frá markaðnum eða þá að nýir aðilar komist ekki inn á markaðinn ríkið er langstærsti kaupandinn og á sumum sviðum sá eini og varða því miklu þeir hagsmunir sem eru fólgnir í því að gera rammasamning rammasamningar sem slíkir teljast ekki andstæðir samkeppnislögum en hins vegar er það metið í hvert og eitt sinn hvort svo teljist vera hvað þessi atriði varðar þá skiptir tímalengd rammasamnings miklu í þriðju málsgrein þrítugustu og fjórðu grein frumvarpsins er kveðið á um að gildistími rammasamnings megi ekki vera lengri en fjögur ár nema í undantekningartilfellum sem skulu helgast af málefnalegum ástæðum fram kom á fundum nefndarinnar að við samningu frumvarpsins hafi verið gengið út frá því að lög um opinber innkaup takmarki ekki gildissvið samkeppnislaga ræddi nefndin jafnframt þá stöðu sem upp getur komið ef kaupanda samkvæmt rammasamningi bjóðast jafngóðar vörur á mikið lægra verði til dæmis þrjátíu prósent lægra á almennum markaði til dæmis á netinu telur nefndin eðlilegt að tekið sé mið af slíkum tilfellum í rammasamningnum sjálfum nefndin ræddi einnig ákvæði sjötugasta og fimmtu grein frumvarpsins um tilkynningu og rökstuðning höfnunar tilboðs og annarra ákvarðana telur nefndin eðlilegt að með hliðsjón af fertugasta og fimmtu grein um forsendur kaupanda fyrir vali tilboðs verði hverjum bjóðanda tilkynnt hvernig tilboð hans hafi verið metið svo og um mat á því tilboði sem tekið var skal þá litið til upptalningar í fertugustu og fimmtu grein frumvarpsins en þar eru í fyrstu málsgrein taldar upp fjölbreyttar forsendur sem geta komið til greina við mat á tilboði það er ekki aðeins lægsta verð ekki er um tæmandi upptalningu að ræða samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að ýmislegt annað en verð megi skoða þegar kaupandi tekur ákvörðun um innkaup má í þessu sambandi nefna fertugasta og þriðju grein þar sem kaupanda er veitt heimild til að kveða á um sérstök skilyrði sem tengjast framkvæmd samnings þetta eru einkum skilyrði varðandi félagsleg og umhverfisleg atriði þá er í fertugustu og fjórðu grein kveðið á um að kaupanda sé heimilt að upplýsa í útboðsskilmálum hvar þátttakendur eða bjóðendur geti aflað sér upplýsinga um skyldur sínar varðandi skatta umhverfisvernd réttindi launþega og vinnuvernd og önnur skilyrði fyrir starfsemi á íslandi eða í því sveitarfélagi þar sem verk verður unnið eða þjónusta innt af hendi þess ber þó að geta að forsendur fyrir vali tilboðs verða ávallt að tengjast hinu keypta eins og fram kemur í fyrstu málsgrein fertugustu og fimmtu grein þar eru líkt og rakið hefur verið áður taldar upp í dæmaskyni forsendur sem geta legið til grundvallar mati á fjárhagslegri hagkvæmni þetta eru atriði eins og gæði tæknilegir eiginleikar umhverfislegir eiginleikar og rekstrarhagkvæmni af svipuðum meiði er ákvæði átjándu grein um félagslega eiginleika útboðs þar sem veitt er heimild til að takmarka rétt til þátttöku í útboði við verndaða vinnustaði eða miða við að framkvæmd samnings fari fram samkvæmt áætlun um verndaða vinnustaði þar sem flestir starfsmenn geta ekki sinnt starfi á venjulegum vinnumarkaði vegna starfsorkuskerðingar þá leggur nefndin leggur til nokkrar breytingar eins og lýst er í nefndarálitinu og ég vísa til þess háttvirtur þingmaður jóhanna sigurðardóttir ásta möller og ögmundur jónasson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita pétur h blöndal svanhvít aradóttir lúðvík bergvinsson birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson og sæunn stefánsdóttir